Señor presidente, señor comisario, señorías, Egipto, por su dimensión, por su situación estratégica, por su influencia en la región y en el mundo árabe, por ser miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está llamado a ser un socio destacado de la Unión Europea, tanto en su agenda bilateral como ante los problemas globales. Se ha celebrado en julio la reunión del Consejo de Asociación, y creemos que es una noticia positiva.

Entendemos que en siete años han pasado muchas cosas en Oriente Medio, en Europa y en el mundo. Por eso tenemos que adaptar nuestra agenda de cooperación a la nueva configuración de las amenazas, contribuir a la estabilización de la región —evidentemente, no se podrá conseguir hasta que no haya un avance en el problema de Siria—, superar las diferencias en el Consejo de Cooperación del Golfo y, evidentemente, luchar contra el terrorismo. Es evidente que la cooperación en el ámbito de la seguridad y la eficiencia energética y de la lucha contra el cambio climático, ambas competencias del comisario Arias Cañete, son también muy importantes.